tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan hálffjögur að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um afnám verðtryggingar málshefjandi er háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir efnahags og viðskiptaráðherra verður til andsvara hið síðari hefst stundarfjórðung yfir fjögur og er um framkvæmd skólalöggjafarinnar frá tvö þúsund og átta málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður k gunnarsdóttir menntamálaráðherra verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor